pour savoir quels étaient les problèmes les plus importants pour elles.

Je voudrais aussi vous rappeler qu'il est dans l'intention de la Commission d'entreprendre des actions spécifiques pour chaque proposition qui sera indiquée dans le top ten

Tous les États membres ont nommé un ambassadeur qui n'est pas un simple fonctionnaire

Voilà ce que nous sommes en train de faire.

Un grand merci à vous tous. Je veux remercier le rapporteur pour son travail et pour le soutien apporté pas seulement à l'occasion de ce rapport à l'action de la Commission pour défendre les petites et moyennes entreprises.

Il y aura un paquet pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises.